Signora Presidente, onorevoli colleghi, la sostenibilità e la transizione verso un'economia ad impatto climatico neutro, circolare e socialmente inclusiva, sono fondamentali per garantire la crescita e la competitività a lungo termine dell'Unione europea. L'Agenda 2030 ha il potenziale di determinare ciò, stabilendo obiettivi universali ambiziosi, globali, indivisibili e interconnessi. Tuttavia allo stato attuale la Commissione non ha ancora definito una strategia globale per l'attuazione dell'Agenda 2030 che includa i settori strategici interni ed esterni dell'Unione europea, con scadenze dettagliate fino al 2030, né ha incluso gli obiettivi di sviluppo sostenibile come quadro generale negli orientamenti riveduti per il 2017. Ci vogliono più sforzi da parte degli Stati membri e della Commissione. Abbiamo bisogno di una strategia generale che attraversi tutte le politiche ed una impostazione multilivello della governance. Non bastano gli strumenti attualmente a disposizione occorrono un cambio di paradigma, verifica della sostenibilità ed un quadro di monitoraggio efficace. Le entrate del prossimo quadro finanziario pluriennale dovranno essere maggiormente orientate agli obiettivi di sviluppo sostenibile. La strada da fare non è semplice, ma dobbiamo farlo per le nuove generazioni.